Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu, ktoré je zodpovedné za vykonávanie tejto činnosti v mene Európskej únie, spolupracuje s viac ako dvomi stovkami partnerských organizácií s rozličnou štruktúrou. Na základe rámcových dohôd teda poskytuje partnerským organizáciám nemalé finančné prostriedky určené na pomoc obetiam rozličných katastrof. Kontrolné mechanizmy zmysluplnosti a efektívneho využitia týmto organizáciám poskytnutých finančných prostriedkov musia byť teda dôležitým aspektom práce našej administratívy. Preto návrh Európskej komisie na zdokonalenie procesov dohľadu nad účelným nakladaním s prostriedkami európskych daňovníkov určenými na humanitárnu pomoc treba vnímať ako úsilie o odstránenie nedostatkov súčasného modelu kontroly s cieľom dosiahnuť efektívnejšie využitie týchto prostriedkov Únie v budúcnosti.